forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá varaformanni þingflokks samfylkingarinnar um mannabreytingar í nefnd þingsins samanber sextándu grein þingskapa ólína þorvarðardóttir tekur sæti í samgöngunefnd í stað oddnýjar harðardóttur